Der Vorschlag der Kommission gibt mit 30 hier die Richtung für mehr Umweltschutz vor. Wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen, sprich die Automobilindustrie in Europa halten. Dazu zwei Punkte Erstens 45 oder gar 50 bis 2030 sind Utopie. Das wird Arbeitsplätze zigtausendfach in ganz Europa vernichten. Und ein knappes Votum des Europäischen Parlaments mit diesen unrealistischen Zielvorgaben und ohne Folgenabschätzung schwächt uns gegenüber dem Rat. Ein Europäisches Parlament, das so in Verhandlungen geht, ohne dass es die eigenen Möglichkeiten für Folgenabschätzung genutzt hat, wird man im Trilog nicht ernst nehmen. Das haben wir wiederholt gemerkt. Ich frage mich, warum die Roten, die Grünen, die Gelben hier im Parlament das Angebot der Folgenabschätzung des Parlaments nicht wahrnehmen. Zweiter Punkt Die Einführung einer Elektroquote durch die Hintertür ist eine gefährliche Selbstbeschränkung.

Ausreichend Ladeinfrastruktur Fragezeichen. Entsorgung Fragezeichen. Seltene Erden Fragezeichen. Offensichtlich Fremdworte für viele in der ALDE, in der SD und bei den Grünen, nach dem Motto warum Marktwirtschaft, wenn es auch mit dem Kopf durch die Wand geht?

Ideologie darf eben kein Kompass der Politik sein.